Hvala za besedo. Razprava je zanimiva, zdaj. Pri dveh zadevah bi dal en en dodatek zraven. Naprej, kar se tiče regresnih zahtevkov, bi eno malenkost malo ponovil, potem šel na konkretne primere, toliko da damo samo vse skupaj malo v kontekst. Se pravi, delodajalci, ko govorimo o regresnih zahtevkih, ne, odgovarjajo zaradi tega, ker niso izvedli ukrepov za varnost in zdravje pri delu ali drugih ukrepov, ki so predpisani li ali odrejeni za varnost ljudi, poleg tega pa tudi, če so sklenili delovno razmerje brez predhodnega zdravstvenega pregleda za osebo, za katero se je kasneje ugotovilo, da zdravstveno ni bila zmožna za opravljanje del, določenih del, posledično pa je zavarovancu nastala invalidnost, potreba po tuji pomoči in postrežbi ali smrt. V nobenem primeru delodajalci ne odgovarjajo neomejeno, kar sem tudi že povedal uvodoma, s stališča vlade, nesorazmerno in za vsako minimalno napako, saj v vseh primerih, saj se v vseh primerih ugotavlja ter uveljavlja odškodninska odgovornost oziroma, ko se uveljavlja ta odgovornost, potrebna, da so izkazane vse predpostavke odškodninske odgovornosti in tako naprej. In seveda se gleda tudi prispevek delavca. Jaz imam tu ene par primerov, to so vsi primeri, ki smo jih dobili na določen presečni datum, ki so odprti v tem trenutku, so odprte tožbe. Gre za teh šest primerov, pa bi šel na kratko samo skozi te primere. Prva reč. Delavec je padel s strehe in se poškodoval. Delavec ni imel varnostnega pasu, ni ni bilo varnostne ograje, ni imel izpita za varstvo pri delu in ni imel opravljenega zdravniškega pregleda. Toženi znesek tisoč evrov. Drugi primer. Delavec je padel z višine treh metrov. Delavec ni imel varnostnega pasu, ni bilo varovalne ograje, zlomila se je deska na odru. Znesek devet tisoč evrov. Naslednji, ta je najvišji od tistih, ki bom tudi povedal. Delavec je delal na strehi in padel z višine štiri cela sedem metra, ker ni bilo varovalnega oziroma lovilnega odra. Gre za podjetje, ki dela v gradbeništvu. Ki pozna predpise, ki ve, da štiri cela sedem metrov pomeni višino, na kateri je treba paziti, in govorimo o varnosti in zdravju delavcev na delovnem mestu. Sedemnajst tisoč evrov. Potem imamo napredno, se pravi, delavec se je poškodoval pri upravljanju s čistilnim strojem. Potegnilo mu je roko v boben. S tem v zvezi, ne, če gremo naprej, so bile ugotovljene kršitve delodajalca, ki se je ukvarjal z montažo in vzdrževanjem jeklene konstrukcije, da je delavec kljub prepovedi dela v ropotu bil razporejen v prehrupno delovno okolje in ni bil ustrezno poučen o ravnanju s strojem. Ni imel opravljenega preizkusa usposobljenosti, delavec ga ni usposobil za varno in zdravo delo. Devet tisoč evrov. Naslednji, delavec je padel z odra, ker ni bil ustrezno usposobljen za to delo in ker se je pri demontaži porušil gradbeni oder. Verjetno zaradi tega, ker ni bil usposobljen in ni znal pravilno ravnati. Dva tisoč evrov. Naslednji in zadnji, delavec je padel s strehe, ker ni imel ustrezne opreme za delo na višini. Delodajalec se ukvarja z gradbeništvom. Deset tisoč evrov. Kaj hočem s tem povedati? Hočem povedati, da gre za primere, kjer so družbe, ki se ukvarjajo z določenim delom, kjer poznajo tveganja, ki se tičejo njihovih delavcev in je prišlo do tega regresnega zahtevka. Teh regresnih zahtevkov je v primeru, če rečemo temu pokojninske blagajne, ki je zdaj na dnevnem redu, seveda bistveno manj kot v primeru zdravstvene in tudi zneski so bistveni nižji, ampak gre za primere, kjer je res prišlo do, dajmo reči, neprimernega ravnanja tudi s strani delodajalcev. Mi, ko gledamo na varnost in zdravje pri delu, gledamo tudi na ta način, da je seveda to večplastno vprašanje in so različni mehanizmi, ki se vklapljajo. Eden izmed teh, ki predstavlja tudi, lahko temu rečemo eno spodbudo, ki je sicer negativnega tipa za delodajalce, da se predpisov držijo, je tudi ta. Zdaj pa naprej, pod točko dva sem si nekako postavil tale dvojni status. Zadeva je nekako taka, ne. Dvojni status je izjemno zahtevno vprašanje. Zakaj? Zaradi tega, ker se lotevamo ene materije, ki naslavlja zelo različne stvari. Od tega, kaj to pomeni za določeno specifično družbeno skupino, do tega, kako jo naj jo družba obravnava, ali naj ji ta denar nameni. Zakaj ne morda mladim? Ti rabijo stanovanja, imajo otroke in tako naprej. Zakaj ravno tej skupini? To je prvo, ki je družbeno vprašanje. O tem se bo treba tudi pogovoriti. Druga reč je pa seveda, ko to zagotovimo, narediti na tak način, da ne bo prišlo do nekih distorzij v sistemu, ki jih bi po nepotrebnem povzročili, kar pomeni, da morajo biti pogoji zelo jasno postavljeni. Tu govorimo, se pravi, o štiridesetih letih delovne dobe, govorimo o tem, da verjetno bi mogli imeti noter pogoj, da se nekdo najprej upokoji, potem se reaktivira in to na željo delodajalca. Tukaj malo merim tudi na to, ker samo predlagatelj je povedal, ne, se pravi, mi imamo določene sektorje, predvsem javni sektor, tudi če gledamo morda, predavatelje, imamo tukaj uradnike in tako naprej, ki bi jim ta rešitev, oziroma, za državo bi ta rešitev lahko pomenila težavo, v kolikor ne bi prišlo najprej do prekinitve, potem se pa res delodajalec odloči, v redu, ali njegov prispevek k našemu delu še potrebujem. Od tu naprej so potem še druge stvari, ne Od tega, ali je nekdo dejansko, omenjali ste, da je bila ta pravica pridobljena ne, ampak, zdaj če pogledamo, naslavljate vi eno relativno ozko skupino, govorimo se pravi o espejih. Pri espejih je pogosto tako, da je pokojnina, ki jo potem prejemajo, recimo posebej ta, ki je za štirideset let, se pravi, ko se je postavil en poseben, dajmo reči socialni minimum temu, kaj nekdo naj dobi za s štirideset let delovne dobe, je seveda v večini primerov ugotovljeno, da zaradi tega, ker so relativno malo prispevali v blagajno, si oni brez tega korektiva tiste pokojnine načeloma ne bi mogli prislužiti oziroma je prejemati v tem v tej višini. Zato se potem postavlja vprašanje, ko gremo po teh družbenih skupinah pogledat - ali bomo v tistem trenutku kot družba se tudi odločili, da dobi sto odstotkov tiste korigirane pokojnine ali morda le tiste, ki si jo je prislužil? Zaradi tega, ker v nasprotnem primeru smo mi tekom njegovega dela preko s transferjev pomagali in kasneje preko transferja, tudi ko je upokojen, spet pomagali. Če se tako odločimo kot družba, v redu, vendar je treba imeti to v obziru in razmisliti o tem, na kakšen način postaviti, da bojo ta razmerja seveda pravilna. Naprej bi tudi poudaril naslednjo reč, pa ne kot neko alternativo temu dvojnemu statusu. Mi imamo že kar nekaj rešitev, ke je bilo rečeno: "Se jim ne dovoli delati." Vsak lahko dela naprej, to ni nobene nobene razprave. Če nekdo hoče biti espe in nadaljevati kot espe, nadaljuje kot espe. Če hoče biti nekdo zaposlen, lahko nadaljuje kot zaposlen, vendar se seveda tu vaše vprašanje, ki ga naslavljate, je celotna pokojnina zraven, pa bi samo navedel nekatere rešitve, ki so zdaj na razpolago. Ko izpolnite pogoje polne, imate možnost prejemanja seveda poleg plače, ki jo imate, dvajset odstotkov pokojnine. To je ena varianta. Druga varianta je, da se recimo pri neki starosti delno upokojite, se pravi tam najmanj za, če rečemo temu deset ur na teden, mora biti ti morate biti zavarovani, za tisti del je potem plača, za drugi del je pa seveda pokojnina, pri čemer je treba poudariti to, da se to ne izključuje še s tistimi dvajsetimi odstotki, ki bi jih eventuelno ob izpolnitvi pogojev tudi prejemali zraven. Od tu naprej so pa še nekateri drugi tipi, ne, se pravi od začasnega, občasnega delo dela upokojencev, ki je lahko dosežejo tam nekje do sedem tisoč evrov na letni ravni, civilne pogodbe, osebno dopolnilno delo, dopolnilna dejavnost na kmetiji in tako naprej. Se pravi, zdaj ne govorim, da je to ista reč, kot jo bomo tudi prinesli v v v v Državni zbor predvidoma prihodnje leto op predhodni usklajenosti, se pravi tako koalicije kot socialnih, upam, partnerjev, ampak hočem povedati, da ko s nekdo reče, da ni možno delati, hočem samo povedati - je možno in nekateri nastavki možnosti v slovenski zakonodaji že obstajajo, bolj kot bolj kot ne dajmo temu reči en dodatek k razpravi. Naslednja reči. Rečeno je bilo, da se slovenska družba seveda stara in to je dejstvo, ne, in tu je treba vseeno opozoriti na naslednjo reč. Mi, ene izmed največjih težav, imamo med sedeminpetdeset in petinšestdeset let. To niso nujno tisti, ki so izpolnili pogoje že za upokojitev, ampak tam relativno gledano zelo malo ljudi dela, ne. In grejo bodisi na dolgotrajnejšo bolniško, bodisi so na čakanju na zavodu ali pa so dlje na Zavodu za zaposlovanje, in tu je težav težava, trojna večplastna, sigurno. Ena se tiče nas kot države, da najdemo neke ustrezne rešitve, da bojo ljudje lahko delali, manj delali, kombinirano delali in tako naprej, da bojo želeli delati dlje. Drugi vidik je zagotovo vidik gospodarstva, kjer bo treba pogledati, kako lahko oni pripomorejo k temu, da bojo delavci po določeni starosti lahko zasedli določena delovna mesta, ki bojo za njih rezervirana, ne. Včasih dam primer komunalnega podjetja, nelogično je, da je fant od dvajset, petindvajset let vozi tovornjak, od zadaj pa v dežju dva moža od šestdeset let premetavata kante, verjetno bosta v najkrajšem možnem času odšla, bodisi na na bolniško, bodisi se bo kaj takega zgodilo ali predčasno se upokojila, zaradi tega, ker je to pač delo, ki je nekoliko nevzdržno oziroma je nevzdržno. Kar pomeni, da tudi na tej strani bo treba najti neke rešitve, vemo tudi, da gospodarstvo o tem razmišlja aktivno, ampak bo verjetno to treba pospešiti, in ne nazadnje tudi na strani sodelovanja delojemalcev, se pravi tudi sindikatov, kako te kompleksne težave tudi nasloviti, da jim bomo lahko kos, in tam je tisti del, kjer imamo mi zelo visoke stroške, malo majhno raven angažiranosti, se pravi zaposlenosti - ker če boste šli gledat tudi podatke OECD-ja, od petinpetdeset, se pravi od petindvajset do petinpetdeset let, Slovenija je prva znotraj OECD-ja po deležu, če rečemo temu zaposlenih. Mi smo tam špica, po tistih letih se nam pa zadeve nekoliko poslabšajo in tudi to bo treba, ko ko se o teh zadevah pogovarjati, pogovarjamo, nasloviti, zaradi tega, da bomo prišli do nekih rešitev, ki bojo koherentne, ki bojo tudi nekako naslavljale več dimenzij, zaradi tega, da ne bojo to neki osamelci, ki bi lahko na dolgi rok rok pripeljali do nestabilnosti, ne nazadnje tudi pokojninskega sistema. Prej je bilo tudi rečeno, kaj se je zgodilo v zadnjih tistih desetih letih. Jaz bi vseeno tudi en podatek dal zraven. Trenutno smo skoraj že pri šesto dvajset tisoč upokojencih, v zadnjih desetih letih se je ta številka povečala za približno sto tisoč, to je veliko za tako državo, za toliko zaposlenih, kot smo mi, je to veliko, kar pomeni, da določene prilagoditve znotraj sistema so tudi že bile. Bi pa tudi veljalo poudariti naslednjo reč, ne da prvi steber, kot ga mi poznamo, jaz upam, bo vam ostal integralni del, ker je to ena izmed največjih pridobitev. Izumljena je bilo, lahko rečemo temu, v Evropi in ustim upam, da bo tudi večji del Evrope ta način, se pravi prvega stebra, čim dlje tudi obdržal, kar je verjetno to izmen ena izmed največjih civilizacijskih pridobitev za pomoč ali pa recimo, lahko rečemo temu, pomoč starejšim. Od tu naprej, kar je bilo rečeno, da nismo za to, da se popravijo krivice. To je bila mišljena prostovoljna vključitev. Jaz bi vseeno poudaril, da je tudi Ustavno sodišče odločilo, da ni šlo za nesorazmeren poseg, kar pomeni, da tista odločitev na neki način kaže Ustavnega sodišča, da ni šlo za krivico. Kar se tiče bele knjige, eno zanimivo besedno zvezo včasih uporabim, ne, da funkcija ne prinese pameti, ne, to mislim nase. Jaz sem prej bil na Ministrstvu za finance in morem marsikaj še naučiti, tako da hvala za kompliment v tem smislu, da sem ... Belo knjigo znam skoraj na pamet. Res je, da sem jo prebral, jo bom moral še parkrat, da jo bom znal verjetno na pamet. Ampak vseeno bi izpostavil predvsem to, da tam je nabor možnih rešitev. So nekaj strokovni koncepti, ki so bili preneseni v belo knjigo, ki predstavljajo relativno dobro podlago za nadaljnjo politično razpravo in čim širši družbeni konsenz, s katerim se morajo tudi pokojninske reforme sprejemati, ker tu dejansko govorimo o celi družbi. Mladi, konec koncev otroci, zaposleni in upokojenci, upokojeni se v tem morajo poenotiti do te mere, da bodo drug drugemu priznali, kaj komu pripada, in v kakšni meri. In bi vseeno omenil tam tudi eno reč, ki ste jo sami izpostavili, ne. Tam je predvidena polna starost za dvojni status, to pomeni petinšestdeset let. Morda, ne vem, ko bo kakšna reforma čez deset, petnajst, dvajset let, bo lahko to sedeminšestdeset let, ne. V tem primeru je načeloma tudi to, kar pripravlja koalicija, v tem trenutku razmisleki niso še nič sicer tako dalje, da bi karkoli potrjevali ali pa demantirali, ampak to je tudi ena reč, no, na katero bi opozoril, da je v beli knjigi. Tako da, kar se tiče dvojnega statusa. Koalicijska govori o tem, da se bo to naslovilo. Koalicija govori o tem, da se bo to naslovilo. Vlada govori o tem, da se bo to naslovilo. Tudi MDDSZM, ne nazadnje tudi jaz govorim o tem, da se bo to naslovilo. Kot rečeno, gre za zelo kompleksno problematiko. Mi pričakujemo, da bomo rešitve s tem v zvezi vam lahko začeli predstavljati enkrat tekom prihodnjega leta, nas pa čaka še kar nekaj računanja, pogovorov in nazadnje oziroma ne nazadnje, bom rekel tako, tudi socialnega dialoga, da dosežemo ta konsenz, kako, na kakšen način, da bo to tudi širše družbeno sprejemljivo. Hvala.